Zanim przejdę do tych 3 ważnych instytucji, chciałem powiedzieć, że absolutnie podzielam opinię mojej koleżanki pani Češkovej o arogancji Rady.

nowej Unii.

niewłaściwych płatności pracownikom, jak również niepewność płacowa dotycząca pracowników zatrudnionych na czas określony.

To są konkretne błędy i grzechy zaniechania.